imputati di aver esercitato pressioni contro il governo e minacciato la società, addirittura mediante violenza, perturbando l'ordine costituzionale. Non hanno diritto alla difesa e sono stati contestati loro ben quattro violazioni del codice penale. In Etiopia, purtroppo, avvengono ancora violazioni dei diritti umani, c'è un uso eccessivo della forza contro gli oromo e altri gruppi etnici e, contestualmente, il governo sta abusando della legge antiterrorismo contro chiunque lo critichi, attaccando giornalisti, blogger e manifestanti.